frú forseti þegar hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu að einstaklingur skuli fá lífeyri óháð félagslegri stöðu sinni hvort hann búi með moldríkum tekjuháum maka er það í mínum huga einstaklingshyggja og mér finnst það bara ekkert slæmt en það er spurning hvort menn ætli að hverfa frá þessu svo er það þessi ótrúlega ræða sem hæstvirtur ráðherra flutti þann sextánda júlí og ætti að vera skyldulesning allra sem vilja kynna sér hvernig flokksræði virkar og hvernig menn snúa af braut sannfæringar sinnar vegna þess að það verður ekkert borið undir þjóðina með afgerandi hætti hún verður spurð álits og síðan er kosið alþingi og það alþingi mun taka þá ákvörðun sem sannfæring hvers eins þingmanns býr til það verður ekkert gert með þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ég sé suma háttvirtir þingmenn sem eru eindregið á móti evrópusambandinu greiða atkvæði með aðildinni ef þjóðin skyldi segja fimmtíu og eitt prósent að hún vilji ganga inn ég sé sömuleiðis eindregna sannfærða evrópusinna greiða atkvæði á móti ef þjóðin skyldi segja já